Hvala, gospod minister. Res, upam, da se bo to rešilo na najboljši način. Verjamem v to. Saj veste, servis, to je servis za domače, proizvajalce, različne. Tu se plačuje in se vrača določene trošarine, prevoze mehanizacije, predvsem pa, kot veste, v, na Krasu je vino, pivovarji so pa predvsem žganjekuhe kot take. In to so oddaljeni od, Kopra izredno. To se pravi, da je dobrodošla, je prišla ta varianta, ko so prišli v Sežano, absolutno. Veste, Brkini in Kras, samo do Sežane je že trideset kilometrov pa še ostalih trideset do Kopra, to je šestdeset, da gre kmet, ne, to je sto dvajset kilometrov, izgubi v bistvu cel dan, ne. In to je bilo za njih zelo pomembno, da bi prav v tem namenu ostalo to v Sežani. To je bil samo en primer od tolikih, kar, kar nudi verjetno, ta urad. Toliko samo pojasnilo z moje strani. Hvala, minister, hvala.